Park Narodowy Wirunga w Demokratycznej Republice Konga to jeden z najbardziej znanych parków w Afryce, wpisany na Listę Światowego Dziedzictwa Unesco. Nieodwracalne szkody dla fauny i flory parku mogą nastąpić w wyniku poszukiwania i wydobycia ropy naftowej, o czym już tu powiedziano.

Obawy wzbudza fakt, iż przyznawanie koncesji następuje z naruszeniem konwencji międzynarodowych, których Demokratyczna Republika Konga jest sygnatariuszem, a także samego prawa kongijskiego. W dodatku system prawny tego kraju, w oparciu o który odbywa się eksploatacja złóż ropy, jest nieskuteczny. Podejmowane są próby deklasyfikacji części lub całości parku. Park Wirunga jest także jednym z najniebezpieczniejszych miejsc na świecie od ponad 20 lat trwa tam konflikt zbrojny między oddziałami rebeliantów a siłami rządowymi, w związku z tym skuteczna ochrona przyrody na tym obszarze jest znacznie utrudniona, a życie pracowników zagrożone.

Na terenie parku systematycznie dochodzi do poważnych naruszeń praw człowieka partyzanci dopuszczają się morderstw, gwałtów na ludności zamieszkującej park, a także niszczą ich wsie. Unia Europejska powinna wspierać władze Konga w reformie prawa geologicznego, tak aby prawo to w sposób skuteczny zapewniało ochronę unikatowej fauny i flory, a także by inwestorzy chcący prowadzić na terenie Demokratycznej Republiki Konga działalność działali zgodnie z normami krajowymi i międzynarodowymi. Społeczność międzynarodowa powinna wesprzeć ten kraj w działaniach na rzecz zakończenia konfliktu na terenie parku, a także uniemożliwić finansowanie grup rebelianckich z handlu ropą. Kluczowe jest zapewnienie bezpieczeństwa rodzinom, strażnikom tego parku, a także ludności tam zamieszkującej.